Gospodine predsjedniče, jučer sam podržala ovo izvješće s obzirom da je upravljanje jedinstvenim tržištem pitanje od iznimne važnosti te mora biti jedno od prioriteta zbog brojnih inicijativa Europske komisije i Europskog parlamenta, a uz jasnu potporu Europskog vijeća. Jedinstveno tržište mora pridonijeti gospodarskom rastu i donijeti konkretne rezultate za europske građane, potrošače i poduzeća. Budući da sam iz Hrvatske koja ima velikih gospodarskih problema, veliku stopu nezaposlenosti, veliku stopu nezaposlenosti mladih, kontinuirani pad GDP a, Hrvatska je najmlađa članica Europske unije i mora koristiti prilike na jedinstvenom tržištu. Smatram da mora postojati koordinacija gospodarske politike i politike zapošljavanja kako bismo umanjili gospodarske razlike između sjevernih i južnih zemalja Europske unije te učinili cjelokupno europsko gospodarstvo što konkurentnijim. Slažem se da su ključna tržišta koja treba poboljšati tržište usluga, tržište financijskih usluga, prijevoz, energetsko tržište i digitalno tržište.